Chciałbym podziękować pani posłance sprawozdawczyni za przygotowaną pracę i za to, że udało nam się zakończyć bardzo ważny segment przestrzeni dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturalnego w Europie jeszcze w tej kadencji Parlamentu.

Jest na sali również mój kolega Marek Migalski, który także zajmował się tą sprawą Komisji Kultury. To ważne, aby w przestrzeni swobody przepływu towarów w Unii Europejskiej chronić dziedzictwo kulturowe. I tak to się składa również w przypadku dyrektywy, którą poprawiamy jeżeli coś nie działa, staramy się dobrze diagnozować i poprawiać ten system, aby był możliwie skuteczny, aby mógł jak najlepiej chronić dziedzictwo kulturowe Europy.

Skala jest ogromna, zajmują się tym głównie profesjonalne grupy, które często na zlecenie na początku kradną, a później handlują dziedzictwem kulturowym.

Przede wszystkim jeśli chodzi o zakres rozszerzenia dyrektywy w oparciu o dobra kultury sklasyfikowane jako narodowe dobra kultury. Ta definicja będzie definicją rozszerzającą.

będziemy mieli do czynienia z nowym narzędziem informatycznym, które pozwoli łatwiej wymieniać się informacjami.

Te kwestie dotyczące udowodnienia należytej staranności przy zakupie są niezwykle istotne. Tak więc mamy do czynienia z ważnym instrumentem, który musimy skutecznie wdrożyć.